Ich spreche jetzt hier als Vertreter meiner Fraktion und möchte den Antrag des Kollegen Fjellner unterstützen. Meine Damen und Herren, wir haben in Europa nicht viele Rohstoffe. Der Rohstoff, den wir hier haben, ist unser Gehirn und unsere Kreativität. Das gebietet, sorgsam mit dem Thema der geistigen Schutzrechte umzugehen. Die Europäische Kommission hat zur Klärung noch offener Fragen diesen Vorschlag, den sie uns unterbreitet, dem Europäischen Gerichtshof mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt. Es gebietet allein die Achtung vor dem höchsten Gericht der Europäischen Union, dass wir diese Entscheidung abwarten. Es gibt sachlich überhaupt keinen Grund, heute diese Entscheidung zu treffen. Niemand wird daran gehindert, dagegen zu stimmen, wenn der Gerichtshof seine Entscheidung und seine Stellungnahme vorgelegt hat. Aber die Entscheidung, die dann getroffen wird, findet in einem anderen Bewusstsein, in einer anderen Erkenntnis statt als heute.

Darum meine Bitte, diesen Antrag zu unterstützen.